Señor presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, honorables miembros del Parlamento Europeo, respetables asistentes e invitados, delegación de Venezuela que nos acompaña a recibir este premio el día de hoy, amigas y amigos. Sin duda, no es fácil hablar cuando se tienen los labios tan cerca del corazón como en este momento, pero quiero transmitirles a todos ustedes que, desde que unos navegantes llegaron a suelo americano hace siglos, Europa y Venezuela han tenido una relación de ida y de vuelta. Aunque algunos pretendan cambiar la historia, estamos hermanados desde entonces. Hoy a los venezolanos nos toca agradecer a Europa, ¡a ustedes!, que nos hayan tendido una mano amiga en las que, sin duda, son las horas más oscuras de nuestra historia republicana como nación. Esa es la misma mano que los venezolanos ofrecimos en el siglo XX a miles y miles de europeos que emigraron con las cicatrices de la guerra en sus almas y en sus cuerpos. Entre ellos, mis propios padres y mis abuelos. Algunos han retornado a sus lugares de origen, expulsados por los devastadores efectos del llamado socialismo del siglo XXI que se ha pretendido instaurar en mi país. Y, tristemente, los jóvenes venezolanos también han dejado atrás su tierra con la esperanza de encontrar en Europa, y en otros rincones del mundo, el futuro y la oportunidad que el Gobierno de Venezuela les ha arrebatado. Este viaje de ida y de vuelta, esta historia común entre América y Europa nos ha traído hasta acá. El Parlamento Europeo hoy reconoce la valiente e incansable lucha de la oposición del pueblo venezolano al otorgarle el Premio Sájarov a la oposición democráticamente representada en la Asamblea Nacional ―la cual tengo el honor de presidir— y a todos los presos políticos que hay en mi país. Quisiera, por favor, que les diéramos un aplauso a quienes nos acompañan Antonieta y Leopoldo López,

Antonio Ledezma, quien tuvo que huir de Venezuela, de la prisión injusta a la cual fue sometido Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, quien lleva casi cuatro años privado de libertad además de los familiares y representantes de Lorent Saleh, su madre, Yamile José Ignacio Guédez, representante del alcalde Alfredo Ramos, y Alejandra González, hermana de Andrea González, presa desde hace tres años y ciudadana española, además

Recibimos esta distinción con profundo agradecimiento.

La hace suya Venezuela entera y unida. Es un reconocimiento para la madre que se priva de alimentos para salvar a sus hijos para el niño que hurga en la basura intentando saciar el hambre para el abuelo que muere de mengua por la escasez de medicamentos. Lo recibe también ese joven que hoy ha emigrado desesperado por buscar oportunidades en otras latitudes. Recibe también este premio el maestro que vence la ceguera ideológica y se aferra a la tarea de formar hombres y mujeres libres para Venezuela. Lo reciben quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. Lo reciben los periodistas venezolanos, que se arriesgan toda la vida para mostrar la realidad que pretende ser silenciada. Esta distinción también atraviesa los barrotes de los calabozos en los que están detenidos injustamente más de trescientos cincuenta jóvenes venezolanos. Ellos y su lucha también están reconocidos y están presentes con nosotros el día de hoy. Pero, de manera especial, el Premio Sájarov honra la memoria de ciento cincuenta y siete venezolanos asesinados por la represión brutal del gobierno durante las protestas pacíficas que realizamos durante este año 2017. Cuando Andréi Sájarov fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1975 no pudo recibirlo personalmente. Se encontraba a las afueras de un tribunal lituano, esperando la injusta sentencia que marcaría la vida de su amigo, el científico Serghey Kovalyev. En el discurso de aceptación del Premio Nobel, que leyó su esposa, estaban los nombres de más de un centenar de presos políticos y exiliados. Su esposa pidió disculpas por los que no recordó, pero aseguró algo importante. Ella dijo Cada nombre, mencionado o no, representa un destino humano concreto, duro y heroico, de años de sufrimiento, años de lucha por la dignidad humana. Estas palabras, sin duda, remueven hoy el alma de cada venezolano y resumen la persistencia de la lucha que tenemos y tendremos hasta lograr la victoria democrática en el país. Estoy convencido de que nuestro noble desafío no le es ajeno a Europa. A ustedes, honorables eurodiputados, no les resulta extraña la pelea que estamos dando en Venezuela contra la dominación y el miedo. En pleno siglo XXI, los venezolanos resistimos y nos enfrentamos a un Estado totalitario, una segunda Cuba pero con las reservas de petróleo, gas y oro más grandes de Occidente. Puedo asegurar que nosotros, al igual que ustedes hace décadas, estamos determinados a persistir y a vencer esa perversa pretensión de colonizar la conciencia de cada venezolano. El régimen ha secuestrado la democracia en mi país. Instauró el hambre para administrar la miseria. Destruyó el sistema de salud para gestionar la muerte. Expropió miles de empresas para repartir miseria. Adoctrinó las aulas para ofrecer ignorancia. A diferencia de la socialdemocracia, el socialismo del siglo XXI es una versión renovada e igual de traumática que el socialismo real que ustedes padecieron durante décadas. Y aunque esté condenado al fracaso, se ha constituido en el mayor obstáculo para la paz, el progreso y los derechos humanos en Venezuela. La imposición de este sistema en nuestra nación ha causado destrucción y miseria sin precedentes. Por favor, escuchen con atención lo siguiente. Tras haber vivido la mayor bonanza petrolera de su historia durante los últimos años, la economía venezolana acaba de entrar en un traumático proceso de hiperinflación este año el costo de los alimentos llegará al

El hambre se instauró como sistema político en Venezuela. El 75 de los venezolanos ha perdido diez kilos, por persona, en los últimos meses y, por si fuera poco, los estudios oficiales demuestran que cuatro de cada diez niños sufren algún tipo de desnutrición. La muerte también avanza en las farmacias de cada diez medicamentos nueve no se consiguen y las personas con enfermedades crónicas están sentenciadas a muerte. La tragedia es evidente y dolorosa. Solo la soberbia de quienes conciben el poder como una forma de dominación desconoce esta realidad y la subestima, hasta el punto de cerrar las puertas a muchos países como ustedes, que generosamente nos han ofrecido alivio. Hoy quiero reiterarlo frente a Europa la apertura de la cooperación humanitaria de alimentos y medicinas es urgente para Venezuela. Es una exigencia que clama al cielo y que hemos presentando en todas las instancias nacionales e internacionales. Y, de manera increíble, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a la cooperación de medicinas y alimentos para el pueblo. Más temprano que tarde la larga lucha por la dignidad referida por Sájarov dará sus frutos y nos permitirá reconquistar la libertad. Nos aferramos también a lo que decía nuestro Rómulo Gallegos, gran libertario y presidente de Venezuela. El mal es temporal —decía Gallegos—, pero la verdad y la justicia imperan siempre. Lejos de lo que desean quienes pretenden dominarnos, quienes estamos acá y quienes estamos en Venezuela sufriendo no estamos llenos de odio. Y por ello, quiero compartir con ustedes lo que considero uno de nuestros grandes triunfos no guardamos rencor a quienes han hecho tanto daño a Venezuela. Casi a diario nos empujan a odiarlos, pero no han logrado hacerlo ni lo vamos a hacer. Pero tampoco perdemos la esperanza ni dejaremos de luchar hasta que veamos una Venezuela libre y de todos los venezolanos. La situación de nuestra Venezuela es difícil. Nos urge concretar un cambio político hacia la democracia para enfrentar esta terrible crisis humanitaria creada por el régimen que les acabo de describir. No hemos dejado de levantar nuestra voz pese al efecto distorsionante de la censura y la propaganda. Nos mantenemos firmes en todos los espacios y en todos los terrenos posibles. Por eso, acudimos a la comunidad internacional, a ustedes, al mundo libre, para invocar los principios de justicia social internacional y encontrar caminos que contribuyan al rescate democrático de mi país. Por eso luchamos en las calles, en la Asamblea, en el campo internacional, protestando pacíficamente por recuperar la democracia en Venezuela. En nuestra memoria aún están nítidas las imágenes de la brutal represión que las fuerzas de seguridad del Estado desplegaron contra ciudadanos desarmados. Muchos de ellos jóvenes, que hoy están presos y que no superan los veinte años. Las armas de la República se dedicaron a enlutar a ciento cincuenta y siete hogares venezolanos. Esas armas no deben usarse para resolver lo que podemos dirimir a través de la palabra y el voto, que es el vehículo para que millones de venezolanos se puedan expresar. El voto ejercido en libertad es una declaración de independencia. Por eso, estamos obligados a rescatarlo. En los próximos meses debe haber una elección presidencial en Venezuela y le pedimos a Europa y al mundo libre que pongan toda su atención en estos comicios. Tenemos el desafío de recobrar condiciones electorales que permitan a los venezolanos expresarse libremente en las urnas, sin chantajes, sin presiones de ninguna índole, sin represión, y que su voluntad sea respetada. Es una lucha que nos convoca a todos y exige lo mejor de todos nosotros. Por eso, tomamos con alegría las palabras del presidente Antonio Tajani y pedimos formalmente que una misión electoral del Parlamento Europeo acompañe estas elecciones que deben darse en Venezuela, para que sean unas elecciones libres y pueda haber una transición democrática en mi país. Honorables eurodiputados, son tiempos difíciles, pero vemos el futuro con esperanza. Anhelo el momento en que se abran las celdas, regresen los exiliados y nos abracemos todos los venezolanos, lloremos de alegría y trabajemos juntos para que se respete la Constitución, tengamos Estado de Derecho y una democracia plena de oportunidades. Amigos de Europa, se acerca la Navidad y muchos hogares venezolanos recibirán al Salvador en medio de graves carencias materiales, sin nada que comer. Seguramente, con la misma humildad, fe y amor que María Santísima y su esposo San José lo hicieron hace más de dos mil años en Belén. En nombre de ellos, de quienes más sufren, de quienes merecen un futuro de oportunidades en Venezuela, recibo con humildad este premio, que se ha conferido a nuestro indomable amor por la paz, la democracia, la justicia, el progreso y los derechos humanos. En nombre del pueblo venezolano, ¡muchas gracias a todos ustedes!